Hvala, predsedujoči. Zdaj mogoče najprej samo kratko glede imena globalni dogovor. Zdaj, težko je govoriti o globalnem dogovoru, če pomembne države ne pristopijo k temu dogovoru. Težko je tudi, razmišljati v tej smeri, da je v nekaterih državah, recimo, mislim, da je devet evropskih držav stanje duha takšno, da, so skrenile stran od od evropskih vrednot. Morda je resnica ravno drugačna, da je teh devet držav se postavilo primarno za svoje državljanke in državljane in da so v bistvu spoznali nevarnost na neki način, ki preti v nekem daljšem roku, v smeri politike, ki nikomur ne koristi, pa bom v nadaljevanju razložil, zakaj ne koristi. glejte, veliko besed je v tem, da države potrebujejo znanstvenike, strokovnjake, ne vem, intelektualce iz drugih držav, ker rodnost v posameznih državah ni dovolj velika. Države različno to, rešujejo, z zelenimi kartami, modrimi vizami in tako naprej, da pritegnejo tiste najbolj usposobljene. In, verjemite, za tovrstne migracije svet ne potrebuje nobenega globalnega dogovora. Vedno bodo migracije. Sama osmoza deluje na ta način, da se iz manj gostega širi oziroma iz bolj gostega v manj gosto, iz držav z več več dobrinami prihajajo posamezniki iz držav z manj dobrinami, da se potem na koncu, pride, do neke stopnje ekonomije, ki normalno funkcionira. Zdaj smo bili pa v letu dva petnajst soočeni z nekim pojavom, z, s katerim je Evropska unija še ni bila soočena. In, v državah so različno uspešno reševali to problematiko in, prišlo je do, bom rekel, številnih nasprotovanj takim politikam. In meni je neverjetno, kako nekateri ta nasprotovanja a priori ocenjujejo za nazadnjaštvo, za nekaj kar gre v nasprotju s človeškimi vrednotami in tako naprej. Vprašajte tiste, ki živijo v državah ali pa ki vodijo države, iz katerih so te migrantski tokovi. Boste videli, da s takšnim migrantskim tokom največjo škodo države članice povzročajo ravno tem državam, ker jim jemljejo dolovno silo, ker jim jemljejo intelektualno silo, ker jim jemljejo v bistvu tisto podstat, na podlagi katere bi te države lahko zrasle. Zdaj, če vi vse ljudi iz ene države vzamete in jih uvozite v Evropsko unijo, bo ta država še naprej stagnirala in propadala, hkrati pa bo imela težave tudi Evropska unija oziroma države, v katerih bojo, ti, migrantje. Zato je Evropska unija vedno imela poudarek in je tudi največji neto, bom rekel, dajalec, pomoči v, v svetu, da je spodbujala razvoj teh držav, ki se soočajo pač s, krizo, kjer imajo nerazvito gospodarstvo in tako naprej, glavni namen, naj se ekonomija dodatka ustvarja v teh državah članicah oziroma teh državah, če se bojo tam pojavile ekonomske priložnosti, bodo ljudje ostali v teh državah. To je sicer zapisano tudi v tem globalnem kompaktu, da je to en od primarnih ciljev. Samo večji del tega sporazuma pa govori v nasprotju s tem sporazumom, v nasprotju s tem ciljem. Namreč, daje poudarek temu, kaj morajo države narediti za vse tiste, ki pridejo v, podpisnice tega sporazuma. In, neverjetno je, da v bistvu ta sporazum sploh ne uporablja besede, ilegalne migracije, tega pojma sploh ne obstaja. So regularne in neregularne migracije in, jaz se bojim, da pri tem sporazumu gre za tako imenovan sindrom kuhanja žabe. To je samo prvi v seriji ukrepov, ki jim bojo sledile potem zakonite ali pa sporazum je ali pa deklaracija ali pa konvencije, ki bojo imele že neko legalno obveznost, nanašale se bodo pa ravno na ta sporazum in tu v državnem zboru bo neki minister za zunanje zadeve ravno na podlagi tega sporazuma, utemeljeval, zakaj je treba neke obveznosti sprejeti. Zdaj, eno razpravo o tej smo imeli, ker sem govoril kakšne diskrepance to lahko v naš sistem prinese, zato o tem ne bi mogoče več govoril. Bi pa morda poudaril samo temule, no: glejte, tudi na, na konferenci, kjer je bil ta sporazum potrjen, so bile je bila kar vroča polemika o tem, o a a a a je to zavezujoča ali ni zavezujoča deklaracija, kaj to prinese za posamezno državo članico, a gre tu v, bom rekel pristojnosti posamezne države. In ne boste verjeli, od članic, ki so pač sodelovale na tem, na tej razpravi, je bilo kar petdeset dodatnih, bom rekel, deklaracij oziroma pisem vloženih. Mene na odboru za zunanje zadeve recimo zunanji minister nikoli ni opozoril, da je Slovenija dala tudi posebno izjavo v zvezi s tem. Nikoli, me ni niti povedal, da je prvotno v marcu, mislim, da podpisal, mi ni niti povedal, da tekst še ni, preveden, da se je vlada odločila na podlagi angleškega teksta, in ni mi povedal, da je Slovenija predložila še dodatno deklaracijo oziroma pismo pri, priglasitvi oziroma s strinjanjem s tem sporazumom. In recimo v tem, v tem svojem pismu je predstavnik Slovenije povedal, da - citiram: "Istočasno vlada opozarja na jasnejšo razlikovanje med regularnimi in regularnimi migracijami, kar bi moralo biti jasnejše zapisano v celotnem besedilu, zlasti v cilju šestnajst." Celo vlada priznava, da je ta globalni kompakt nerazumljiv in da dopušča različno tolmačenje. Celo vlada, ki ga brani. In zadnjič je na odboru za zunanje zadeve minister za zunanje zadeve, gospod Cerar rekel, da Slovenija tako ali tako ne more izstopiti iz tega sporazuma. Zakaj pa ne? Kdo pa pravi, da ne? Devetega januarja je izstopila Brazilija, skladno s predvolilno obljubo. V čem je razlika med Brazilijo in Slovenijo? Zakaj Slovenija ne bi mogla izstopiti? In, to vprašanje, ki bi ga postavili na na referendum, na posvetovalni referendum, jaz ne vem, zakaj je ... zakaj se tako oklepate teksta, ki je bil predložen gradivu, še preden je Slovenija sploh pristopila k tej marakeški deklaraciji? Že takrat je bilo povedano, da, in vsakič naslednjič, da predlagatelj to vprašanje lahko kakorkoli spremeni v dogovoru, in, če je to vprašanje, ki buri slovensko javnost, jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi o tem odločali na referendumu, na posvetovalnemu referendumu, ki se ga lahko, pač, razpiše. Zdaj pa samo še to, kar se tiče stroškov, govorite, predraga anketa pa tako naprej, te saj imamo, šestindvajsetega maja imamo evropske volitve. Stanejo tako ali tako. In, če se poleg tega objavi še en referendum, mislim, da ne bojo stroški zaradi tega nič bistveno narasli. Bo pa vsa na koncu koncev ta dilema odpadla in morda boste tisti, ki zdaj govorite, da to ni problem, dobili dokaz, da do to dejansko za Slovence ni problem in bo vaša zmaga z referendumom dokazana ali pa bo zadeva drugačna in bo dobila vlada jasen signal, da pač ljudstvo želi, da umakne svoj podpis iz tega sporazuma in tudi zaradi tega se ne bo svet zatresel. Bomo pa dejansko prisluhnili, Slovenkam in Slovencem, da bo pač vlada naredila tisto, kar, Slovenke in Slovenci od nje pričakujejo. Hvala.